Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Gemeinsam wollen wir doch irreguläre Migration in der EU einschränken, bestenfalls verhindern. Deshalb brauchen wir neben einer gemeinsamen Asylpolitik eine Migrationspolitik, die legale Einwanderung zulässt. Das ist gut für beide Seiten. Es ermöglicht uns eine Steuerung und zeigt den Menschen, die bei uns eine bessere Zukunft für sich und ihre Kinder suchen, einen möglichen Weg auf.

Wir brauchen eine Politik, die die Ursachen für Flucht und Migration bekämpft. Die nachhaltige Bekämpfung von Fluchtursachen wie Klimakatastrophen, Instabilität und kriegsbedingter Armut muss durch ein vernetztes Denken von Entwicklungszusammenarbeit, humanitärer Hilfe und gemeinsamer Sicherheitspolitik erfolgen. Dazu gehört auch, dass wir unsere eigene Handelspolitik, unsere eigenen Subventionen radikal dahingehend überprüfen, inwieweit sie zu Armut und Ungleichheit beitragen. Vor allem müssen wir glaubwürdig bleiben.

sind drin.

Ich frage mich Wie viele Millionen Flüchtlinge müssen noch nach Europa kommen, damit diejenigen in den Mitgliedstaaten aufhören zu schwatzen und endlich handeln?